Madame la Présidente, Messieurs les Vice présidents, depuis la révolution industrielle, l'essor de l'Europe s'est fondé sur l'exploitation des énergies fossiles, et la construction de l'Union européenne elle même avec la CECA est adossée à l'économie charbonnière. Cela veut dire que le charbon a structuré l'économie européenne et a largement contribué au développement régional. Des millions d'emplois en dépendaient, des centaines de milliers d'emplois continuent d'en dépendre. C'est donc une véritable révolution que de vouloir sortir de ce modèle, à condition effectivement de se fixer comme objectif de fermer la dernière centrale à charbon. Mais c'est une révolution que de sortir d'un modèle devenu périmé à l'aune du défi climatique. Ce que je veux vous dire, c'est que nous devons nous fixer deux priorités. D'abord, amortir le coût social, ensuite accompagner les régions dans cette juste transition et en tant que président de la commission du développement régional, je veux vous dire que nous sommes pleinement mobilisés pour accomplir notre travail législatif.